Die Erklärungen der saudischen Regierung zur Tötung des Journalisten Khashoggi sind völlig unzureichend.

Die Tötung Khashoggis ist ein Ergebnis der Zero Toleranz Politik des saudischen Herrscherhauses gegenüber seinen Kritikern. Der Sacharow Preisträger Raif Badawi und zahlreiche andere gewaltlose politische Gefangene sitzen aufgrund von kritischen Meinungsäußerungen seit Jahren im Gefängnis. Sie müssen unverzüglich freigelassen werden. Wir dürfen nach dem gewaltsamen Tod von Khashoggi nicht zur Tagesordnung übergehen. Das Europäische Parlament hat bereits mehrfach ein Waffenexportverbot gefordert. Wir müssen verhindern, dass Waffen aus Europa bei Kriegsverbrechen im Jemen zum Einsatz kommen. Alle EU Mitgliedstaaten müssen endlich Konsequenzen ziehen und ein Waffenembargo gegen Saudi Arabien nicht nur ankündigen, sondern auch durchsetzen.